númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú með þessu frumvarpi er verið að leggja til að framkvæmd annars til fjórða málsl fyrstu málsgrein fjórtándu greinar laganna sem kveðið er á um samkeppnis og sérleyfisstarfsemi orkufyrirtækja verði rekin í aðskildum fyrirtækjum að gildistöku þess ákvæðis verði frestað til fyrsta janúar ársins tvö þúsund og tólf eða um eitt ár að óbreyttu kemur ákvæðið til framkvæmda fyrsta janúar næstkomandi umrætt ákvæði fjórtándu greinar raforkulaga var samþykkt hér á alþingi árið tvö þúsund og átta að voru með lögum númer fimmtíu og átta tvö þúsund og átta og áttu þá upphaflega að koma til framkvæmda frá og með fyrsta júlí árið tvö þúsund og níu en í greinargerð með frumvarpi til þeirra laga sem þar kom fram að rökin að baki kröfu um aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja svokallaður fyrirtækjaaðskilnaður væru tvíþætt í fyrsta lagi þurfti að gera þessa kröfu svo unnt væri að setja reglur um opinbert eignarhald fyrirtækja sem stunda sérleyfisstarfsemi og í öðru lagi að það væri með aðgreiningu þessara þátta í starfsemi raforkufyrirtækja betur unnt að tryggja að allir orkuframleiðendur sitji við sama borð í samskiptum sínum við þau fyrirtæki sem annast dreifingu á raforku og komi í veg fyrir samkeppnishindranir sem kunna að leiða af því að sérleyfis og samkeppnisstarfsemi sé á sömu hendi í kjölfar beiðni frá orkuveitu reykjavíkur var gildistöku áðurnefndrar breytingar á fjórtándu greinar sem hér um ræðir frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu með samþykkt laga númer þrjátíu tvö þúsund og níu með lögum númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og níu um breytingu á raforkulögum var gildistöku breytingarinnar á þessari fjórtándu greinar varðandi aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja frestað í annað sinn til fyrsta janúar ársins tvö þúsund og ellefu sem nú brátt nálgast í báðum tilfellum var í greinargerð vísað til aðstæðna á fjármálamörkuðum og viðkvæmrar stöðu orkufyrirtækja varðandi fjármögnun með bréfi dagsettu sjötta september síðastliðin fór eigendanefnd orkuveitu reykjavíkur þess á leit við iðnaðarráðherra að framkvæmd þessa ákvæðis raforkulaga verði tímabundið frestað í þriðja sinn í bréfi eigendanefndarinnar kemur fram að orkuveita reykjavíkur stendur nú frammi fyrir viðræðum við lánardrottna um endurfjármögnun lána félagsins og að skuldabyrði fyrirtækisins sé veruleg við slíkar aðstæður auk gjaldskrárhækkana og niðurskurðar í rekstri sé erfitt fyrir fyrirtækið að leggja í aðgerðir til að mæta þessum kröfum þá sé það mat eigendanefndar og þá fyrir þennan tíma það er fyrsta janúar næstkomandi þá sé það mat eigendanefndar orkuveitu reykjavíkur að lögformlegur aðskilnaður dreifiveitu frá annarri starfsemi félagsins sé ekki til þess fallinn að stuðla að hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta neytendum til hagsbóta sem sé hinn

þingið að þessu verði frestað þessari gildistöku í þriðja sinn varðandi aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja eða til fyrsta janúar tvö þúsund og tólf virðulegi forseti eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu mun iðnaðarráðuneytið nýta þann tíma sem gefst til fyrsta janúar ársins tvö þúsund og tíu til að gera hagfræðilega úttekt á áðurnefndum fullyrðingum orkuveitu reykjavíkur á því hvort sá fyrirtækjaaðskilnaður samkeppnis og sérleyfisþátta í rekstri orkufyrirtækja sem mælt er fyrir um í gerðum evrópusambandsins á sviði

tíma í íslensku efnahagslífi síðastliðin tvö ár og því kannski ekki undarlegt þó svona lagað gerist

úttekt þannig að hún liggi þá fyrir á næsta ári að þessu sögðu mælist ég til þess að frumvarpinu verði vísað til